Susțin raportul și, în special, propunerea de prelungire a termenului în care animalele destinate comercializării trebuie supuse unui examen clinic în vederea atestării sănătății. De asemenea, sprijin adaptarea termenului de la 24 la 48 de ore, precum a recomandat Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor.

Motivul este că operatorii nu dispun de timp pentru efectuarea examenului clinic pentru animale înainte de transportul lor. Este nevoie ca certificatul de sănătate al animalelor să fie eliberat de către un veterinar autorizat de autoritatea competentă. Mă bucură faptul că Uniunea acordă o atenție deosebită sănătății animalelor în statele membre, iar comercializarea lor reprezintă o chestiune care trebuie tratată cu seriozitate, având în vedere consecințele directe asupra sănătății publice.